Že odkar sem postal evropski poslanec, me je to vprašanje zelo vznemirjalo. Najprej sem ugotovil, da imamo res neznansko nedodelan sistem imenovanja komisarjev in že nekajkrat sem tudi v tej hiši predlagal, da bi morali storiti vse, da ima predsednik Komisije, ki je izvoljen tukaj v Parlamentu, vso možnost izbrati maksimalno kompetentno in pa spolno uravnoteženo ekipo.

Strinjam se z vami, gospod poročevalec, da bi bilo prav, da bi države članice predlagale najmanj dva kandidata, moškega in žensko. Idealno pa bi bilo, da bi tudi predlagale različne tipe strokovnih profilov kandidatov, tako da bi lahko kasneje predsednik Evropske komisije maksimalno imel na izbiro in oblikoval maksimalno kompetentno in uravnoteženo ekipo komisarjev.